Señor presidente, yo tengo bastante confianza en el comisario y creo que está haciendo todos los esfuerzos que son posibles. Y tengo mucha esperanza en la Presidencia maltesa, porque creo que la Presidencia maltesa tiene una sensibilidad especial hacia una cuestión como esta. Lo cierto, y ya lo han dicho todas sus señorías, es que hemos construido un gran limbo legal y humano para miles de personas, y ese limbo a veces se congela y a veces alcanza altísimas temperaturas y se convierte en un infierno. Y esto va a seguir pasando. ¿Por qué no intervenimos, al menos, sobre nuestro propio territorio? ¿Por qué no sacamos de las islas griegas a todas esas personas que están en ese limbo de hielo que se convierte en una ratonera, como decían sus señorías, para muchos niños y niñas que no son responsables de nada y que tienen derecho a la ayuda internacional y a la protección internacional? En vez de acogerlos, los hemos abandonado y somos responsables, claro que lo somos, de las decisiones políticas y de la ineficiencia de nuestra propia gestión. Y miro más bien a la Presidencia maltesa, que se estrena, para animarla a que insista ante el Consejo, a que insista ante los primeros ministros sobre la urgente necesidad de que actúen para que este debate algún día sea un debate de esperanza y no de desesperanza.